In diesem Bericht finden wir seitens der EKR Fraktion Licht und Schatten. Wir freuen uns darüber, dass hier einige Punkte berechtigt sehr prominent vorkommen, zum Beispiel die Mittel für die Migrationskrise.

Ein bisschen unglücklich sind wir auch bei bestimmten Dingen, dass zum Beispiel gefordert wird, mehr Eigenmittel für die EU zu verlangen.

Abschließen möchte ich mit einem positiven Ausblick. Ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Oettinger, heute für die Kommission da sind, weil ich damit auch die Hoffnung verbinde, dass Sie angesichts der Anzahl der anwesenden Kollegen nicht so sehr mit uns schimpfen, wie es vielleicht Ihr Kommissionspräsident gemacht hätte.